A közelgő csúcstalálkozóval kapcsolatban két témakörre szeretném felhívni majd a tárgyaló delegáció figyelmét. Az első az orosz energiaimport jelentőségének az újragondolása, a második pedig egy olyan kibővítése a partnerségi szerződének, hogy európai uniós képviselők is részt vehessenek megfigyelőként a decemberi, illetve a 2013 márciusában tartandó

Oroszország legalább annyira függ az Európai Uniótól, hiszen ide adja el termékeinek a nagyobb részét. Ha nem vesszük át az energiatermékeiket, akkor bizony igen komoly stabilitási problémái lehetnek az orosz gazdaságnak is.